Salut implicarea partenerilor internaționali și regionali în democratizarea din Zambia. Am vizitat această țară și am văzut oameni care trăiesc în sărăcie, dar și cu teama zilei de mâine. Și acolo sunt oameni și dacă vrem să fim cu adevărat solidari ar trebui să acționăm alături de alte instituții europene și mondiale pentru democratizare, dar și pentru eradicarea sărăciei. Nu trebuie să uităm că există încă pedeapsa cu moartea, ceea ce este de neacceptat. Există multe restricții legate de libertatea de exprimare și libertatea de asociere ce pot duce la conflicte, de aceea este bine să punem în aplicare această rezoluție.